Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che in questi giorni a Roma si è tenuta la riunione del gruppo di alto livello sulle sfide umanitarie in Siria formato da una coalizione di diciannove paesi dell'ONU, dove il Commissario Georgieva ha detto che pur avendo stanziato, l'Unione europea, tre miliardi e mezzo, le parti siriane in guerra non consentono alla popolazione di accedere agli aiuti già pronti al confine.

Sono sette milioni le persone tagliate fuori dai rifornimenti, mentre in Libano ci sono oltre un milione di rifugiati che rappresentano oramai un quarto della popolazione del Libano. L'Unione io credo che debba rivolgere un appello nella Conferenza di Ginevra, nei colloqui che riprenderanno il 10 febbraio, ma anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che il 13 febbraio valuterà i risultati del gruppo per la Siria, perché la questione umanitaria sia separata e affrontata prima di quella politica e si pretenda che sia preliminarmente, in tutte le modalità, creato un corridoio umanitario, come da tempo noi inutilmente chiediamo, ma credo che sia assolutamente necessario che questa sia separata dalla questione più politica, altrimenti penso che sarà molto difficile che diamo una risposta a una popolazione che è in una situazione drammatica, soprattutto per la